Cette concession unilatérale du côté de l'Union européenne est accordée, à titre temporaire, pour une période de dix ans, la possibilité étant prévue de prolonger l'accord en fonction du développement économique futur de la Palestine.

Son adoption se justifie par la situation politico économique et les conditions spécifiques de l'agriculture palestinienne. L'Autorité palestinienne est le plus petit partenaire commercial de l'Union européenne dans la région euroméditerranéenne.

L'Union européenne va compléter l'octroi de préférences commerciales supplémentaires d'un programme d'assistance technique dans le domaine commercial.